En tout cas, ce n'est pas, me semble t il, dans cet état d'esprit que se trouve le nouveau premier ministre italien, que je connais bien, et qui a lui même été pendant dix ans membre de la Commission européenne, et donc gardien des traités comme nous le sommes aujourd'hui. Ce à quoi nous nous préparons, ce dans quoi je suis engagé, c'est un travail pragmatique, concret, sérieux pour que cette directive qui couvre les concessions balnéaires puisse être appliquée à ce secteur en tenant compte, de manière intelligente, de l'activité touristique à laquelle je suis très sensible.

Voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes application rigoureuse, sincère et pragmatique de la directive sur les services à tous les secteurs qu'elle couvre, selon le texte que vous avez voté.